Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, depuis début février, de nouveaux conflits entre les forces armées cambodgiennes et les forces armées thaïlandaises ont éclaté sur la frontière à proximité du temple de Preah Vihear, dont les environs sont revendiqués par les deux pays.

De plus, certains secteurs de la frontière n'ont pas été délimités, ce qui a déjà causé plusieurs incidents armés en 2008

Même si un protocole d'accord sur la délimitation des frontières a été signé en 2000, les nationalistes de la PAD de Thaïlande demandent la révocation de celui ci en le jugeant trop favorable au Cambodge. Je tiens particulièrement à souligner ici l'action de l'Indonésie, actuelle présidente de l'ANASE, qui a offert de jouer le rôle de médiateur dans ce conflit. Ce lundi l4 février, l'ONU a également exhorté les deux pays à observer un cessez le feu permanent tout en ne prévoyant pas l'envoi de casques bleus sur place. J'espère que ces deux pays pourront enfin régler la question de ce territoire de manière pacifique et arrêter de prendre ainsi en otage des milliers de personnes souhaitant vivre en paix.